Het antwoord kan onthutsend kort zijn.

Over uiteenlopende standpunten stemt een serieus parlement nu eenmaal inclusief een loyale aanvaarding van de uitslag. Ik hoop van harte dat de plenaire stemming van deze avond hetzelfde resultaat oplevert als die in de Commissie internationale handel.